Chciałbym przypomnieć, że Parlament Europejski nie tak dawno, bo w 2012 r., przyjął rezolucję, w której w niezwykle jasny i precyzyjny sposób wyraził swoje stanowisko w kwestiach dotyczących interpretacji przepisów, zarówno europejskiej konwencji patentowej, jak i tzw. dyrektywy o biopatencie.

czyli raptem trzy lata temu, warto by pamiętać, co tam zostało zapisane. Dyrektywa mówi jasno możliwość udzielania patentu jest wyłączona, czyli jest niemożliwa, dla odmian roślin i ras zwierząt, a także dla czysto biologicznych procesów wytwarzania roślin i zwierząt, na przykład poprzez krzyżowanie czy selekcję. To dosyć jasne i precyzyjne słowa, dlatego trudno zrozumieć decyzję Rady Apelacyjnej Europejskiego Urzędu Patentowego. Zwracam uwagę, że to rada apelacyjna, czyli taki swoisty sąd, a nie urząd patentowy, podjął tę decyzję decyzję budzącą nasze obawy co do zawężenia interpretacji istniejących przepisów, co w konsekwencji może godzić w utrzymanie jak najszerszej różnorodności biologicznej. Także hodowcy wyrażają swoje poważne obawy, że w ten oto sposób otwiera się takie boczne drzwi, furtkę, do patentowania odmian roślin, a w konsekwencji do ograniczania możliwości dostępu do zwiększania wydajności upraw.